Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin!

Es scheinen alle an der Krise schuld zu sein, nur Russland nicht.

Alle Kanäle sollen offen gehalten werden.

Solche Gespräche der Spitzen müssen Resultate mit sich bringen!